Las ayudas que recibe el sector no distorsionan el mercado y cumplen con la llamada caja verde a nivel internacional. Al mismo tiempo, el futuro del sector no pasa por reforzar la exportación masiva de la gran industria, basada en el monocultivo, pasa por otro modelo agrícola que prime el medio ambiente, las buenas condiciones laborales, la salud pública y el bienestar animal.

Esta es la mejor respuesta a Trump una transición justa hacia un campo vivo y sostenible.